Dazu gehören erstens eine detaillierte Begriffsdefinition, zweitens präzise Rechte und Pflichten, drittens genaue Bearbeitungsfristen, viertens ein Recht auf Anhörung und Information, fünftens gezieltes Training für EU Beamte und sechstens eine unabhängige Anlaufstelle, die anonym über Möglichkeiten aufklärt.

Deshalb meine Frage an die Kommission und an den Rat Sind Sie bereit, jetzt Artikel 22a und Artikel 22b zu reformieren?